Señor Presidente, hoy es un día de felicitaciones la primera de ellas, al Ministro de Asuntos Exteriores español, señor Moratinos, que ha conseguido traerse varios presos políticos cubanos a España, o está a punto de hacerlo

Y, sobre todo, hablando ya del tema que nos trae aquí, quiero felicitar al Consejo y a la Comisión por el inicio de las negociaciones para un gran acuerdo comercial, que también es político y de cooperación, entre la Unión Europea y Mercosur, que se decidió en la Cumbre de Madrid del pasado 18 de mayo. Al contrario de lo que se dice, este Parlamento ha apoyado

Estamos hablando de lo que puede y debe ser el mayor acuerdo comercial que exista en el mundo, que va a traer desarrollo, bienestar, progreso y empleo a ochocientos millones de personas, al aumentar espectacularmente el intercambio de bienes, mercancías y servicios entre ambas regiones. La agricultura no es sino una parte de ese macroacuerdo. Habrá que buscar, en la negociación, acuerdos equilibrados, pero no con la mentalidad del proteccionismo, que es el enemigo del desarrollo y del bienestar proteccionismo europeo y proteccionismo también de algunos países de Mercosur.